Ca membru al delegației Uniunea Europeană India, sunt în favoarea încheierii unui Acord de liber schimb Uniunea Europeană India. India este o importantă țară în curs de dezvoltare și un important partener comercial al Uniunii Europene.

Reamintesc faptul că Parlamentul European va ratifica acest acord și, de aceea, solicităm să fim informați cu privire la stadiul negocierilor. Aș dori să întreb Comisia cum va reflecta acest acord atât viitoarea politică industrială a Uniunii Europene, cât și politica industrială a Indiei? O atenție deosebită ar trebui să fie acordată respectării și protejării drepturilor de proprietate intelectuală și a patentelor. Nu în ultimul rând, aș dori să știu dacă acest acord va asigura o convergență a pozițiilor Uniunii Europene și ale Indiei privind lupta împotriva schimbărilor climatice și reducerea emisiilor poluante.